Pour commencer, je tiens à rappeler le professionnalisme et les efforts des autres agences de régulation pour satisfaire aux normes de bonne administration. Ces efforts ne doivent pas être entachés par le mauvais exemple du Collège européen de police. C'est pourquoi le Parlement doit prendre ses responsabilités en tant qu'autorité de décharge et refuser la décharge CEPOL pour l'année budgétaire 2008 dans les circonstances que nous connaissons.

Enfin, alors que le collège éprouve de grandes difficultés depuis 2006 et que les progrès ne devraient être constatés qu'à partir de 2014, il n'est pas plus tolérable que le collège ait besoin d'au moins neuf ans pour parvenir à un niveau correct de bonne administration.